Consider binevenită această dezbatere, în condițiile în care tensiunile din Siria se intensifică de la o zi la alta. Este inadmisibilă intervenția forțelor de securitate siriene în spitalele din zonele de conflict. Evacuarea pacienților și întreruperea furnizării de medicamente reprezintă o crimă în sine. Atrag atenția asupra riscului ca tensiunile să deterioreze relațiile dintre diversele comunități religioase. Acest stat este cunoscut prin mozaicul de culturi, care conviețuiesc de secole în armonie. Un conflict între grupările religioase ar fi periculos pentru cursul evenimentelor din țară, precum și pentru stabilitatea din regiune. Subliniez încă o dată abuzurile săvârșite de guvern împotriva manifestanților și a membrilor opoziției. Oprimarea violentă practicată de regimul sirian încalcă grav drepturile fundamentale, în special dreptul la liberă exprimare.